Ich möchte mich auch bei allen Beteiligten und Verhandlern bedanken für ihre Beharrlichkeit und dafür, dass eine praktikable Lösung mit dem Mehrarten Mehrjahresplan für die Ostsee geschaffen worden ist. Er bringt auch Planungssicherheit für die Fischereien direkt, und in schwierigen Situationen wir haben es vorhin gehört auch Möglichkeiten eines finanziellen Ausgleichs.

Und da muss es möglich sein, dass man eben auch mit ganz bestimmten Kriterien wie der Laicherbiomasse hier für die Fischereien eine vernünftige Planungssicherheit bieten kann. Zum anderen bin ich froh darüber, dass auch einige Dinge geändert worden sind, die eigentlich viel Bürokratie mit sich gebracht haben die Ein Netz Regel zum Beispiel, der Wegfall der Seetage, die Dokumentation des fischereilichen Aufwands und die Möglichkeit, bei Stilllegungszeiten dann tatsächlich auch den Fischern einen finanziellen Ausgleich zu zahlen.